Nie sposób odnieść się do jego wszystkich istotnych aspektów, dlatego skoncentruję się na prawach kobiet.

Choć równość płci znajduje odzwierciedlenie w unijnych priorytetach dotyczących praw człowieka, wciąż toleruje się i niedostatecznie zwalcza traktowanie kobiet jak obywateli drugiej kategorii. Dlatego apeluję o wykorzystanie Europejskiego Instrumentu na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka na Świecie w celu zwalczania wszystkich aspektów i form przemocy wobec kobiet, tj. przemocy fizycznej, psychicznej, społecznej, ekonomicznej i politycznej. Trzeba uczynić prawa kobiet priorytetowym przedmiotem negocjacji ze wszystkimi krajami kandydującymi. Konieczne jest stałe przypominanie władzom tureckim, że utrzymująca się skala przemocy wobec kobiet w tym zabójstwa honorowe oraz wcześnie zawierane i przymusowe małżeństwa to istotna przeszkoda dla wstąpienia Turcji do Unii Europejskiej. Ważne jest również przeciwdziałanie aborcji selektywnej, dzieciobójstwu dziewczynek i okaleczaniu ich narządów płciowych, a także promowanie edukacji zdrowotnej i programów poświęconych prawom oraz zdrowiu seksualnemu i reprodukcyjnemu, co uznawane jest za priorytetowe w polityce rozwojowej Unii Europejskiej. Apeluję do Komisji Europejskiej i państw członkowskich o zajęcie się na szczeblu międzynarodowym przemocą wobec kobiet oraz wymiarem związanych z płcią naruszeń praw człowieka.